Severná Kórea je kolektívnym väzením, v ktorom sa denne odohrávajú tie najzávažnejšie porušenia ľudských práv hladovanie a mučenie.

Zvyšok populácie trpí permanentným hladom, prenasledovaním a bytostne závisí od medzinárodnej pomoci. Je nevyhnutné, aby Európsky parlament aj Únia zaujali jasné stanovisko k súčasnej alarmujúcej situácii, ktorá sa ešte zhoršila po nedávnom útoku na juhokórejskú námornú loď Cheonan.

Vyjadrujem sklamanie a poľutovanie nad tým, že v súčasnom návrhu uznesenia nie je jednoznačné odsúdenie systematického a hrubého porušovania ľudských práv práve v Severnej Kórei. Som presvedčený, že táto problematika si zaslúži ďalšiu diskusiu počas júlového plenárneho zasadnutia Parlamentu.